Vidim žensko v svojih tridesetih letih s črnim klobukom in belo obrobo. zelo je namazana, objokana in oblečeno ima rožasto obleko. Vidim človeka v svojih štiridesetih. Ima blond lase, modre oči, sveže obrit in rdeča ušesa. Vidim pevca Kurt Cobaina, kateri kadi, ima blond pramene, postrižene nohte in modre oči. Vidim žensko v svojih petdesetih letih, pobarvanimi lasmi, velikimi uhani, gubami in črnimi obrvmi. Vidim žensko v svojih dvajsetih letih z lepimi uhani, polnimi ustnicami in temno polt. Vidim najstnico s črno nalakiranimi nohti, rjavimi, svetlo rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Na sliki vidim nasmejano gospo z rdečo šminko, blond lasmi, ogrlico in uhane. Na sliki vidim moškega, ki je rahlo neobrit, modrimi očmi, gostimi obrvmi, z zamegljenim ozadjem. Na sliki vidim moškega z zelo gostimi obrvmi, brki in z zelo širokim nasmehom. Na sliki vidim igralca, kateri mi je znan, vendar ne vem njegovega imena, s črnimi lasmi, rjavo, rjavimi očmi in temno obleko.